Vážený pane předsedající, hlasovala jsem proti pozměněnému návrhu tabákové směrnice a byla jsem připravena hlasovat i proti celé tabákové směrnici, a to především z toho důvodu, že se tam zakazují cigarety slim a cigarety s různými příchutěmi a schovává se to dle mého názoru za ten důvod, aby to nelákalo mladistvé, aby začali kouřit.

Samozřejmě si nepřeji, aby mladí lidé kouřili nebo začínali kouřit, ale mluvíme tu o výrobcích, které běžně užívají i dospělí lidé. Domnívám se, že zákazem výroby určitých druhů cigaret nedocílíme snížení zájmu mladých lidí o kouření. Mladiství s kouřením nezačínají proto, že tam je nějaká zvláštní příchuť, ale proto, že chtějí zapadnout mezi své vrstevníky, a to je ten zásadní problém. Jsem toho názoru, že snahou Evropské unie může být zajištění dostatečné a srozumitelné informace o tom, jaké jsou dostupné tabákové výrobky a jaká jsou jejich kritéria nebo resp.